Diese Regelung, die heute diskutiert wird, hat lange Zeit in allen Ausschüssen nicht sehr viel Aufmerksamkeit erfahren.

Als ehemaliges Mitglied des Konvents ist mir der Geist des Konvents noch sehr deutlich in Erinnerung.

Es waren extrem schwierige Verhandlungen, vor allem geführt von der belgischen Präsidentschaft gegenüber dem Rat, die es ermöglicht haben, einige wichtige Fortschritte zu erzielen. Ich erinnere daran, was der Kollege Lehne schon gesagt hat, es war eben die Frage der ständigen Möglichkeit der Überprüfung, ob die Kommission ihre Kompetenzen überschritten hat. Natürlich gibt es einige nicht ganz so ideale Regelungen, wie etwa die internationalen Handelsabkommen, aber trotzdem kann ich mich mit dem Ergebnis einverstanden erklären. Ich danke der belgischen Präsidentschaft. Sie hat sich wirklich sehr dahintergeklemmt, dass etwas geschieht, und ich danke unserem Berichterstatter, der mit Herz und Hirn verhandelt hat.